Hvala z besedo. Hvala za vprašanje. Zdaj, sam zakon v resnici še ni zares sprejel, ne. Sprejeli smo ga konec lanskega leta. Razpis je šel ven v januarju. Zaključen je bil v marcu, s tem da za tri sklope se ni nihče prijavil, kar pomeni, da moramo ta razpis ponoviti. Za tiste sklope, kjer pa smo dobili prijave, pa, računam, da bomo v tem tednu pregledali, ali so vse ponudbe skladne z merili, ki smo jih postavili in bomo v začetku prihodnega tedna, tudi objavili, rezultate oziroma, bomo objavili, koga smo izbrali na podlagi teh razpisov. Za tiste sklope, kjer ni bilo nobenega prijavljenega, bomo ponovili razpis. Računamo, da potem do da v začetku junija pridemo do tega, da bomo tudi za te sklope, kjer do zdaj ni bilo razpisa, smo pa te sklope razdelili na manjše, tako da upamo na večji uspeh, tudi v teh primerih zbrali izvajalca, tako da bo po zakonu embalaža odpeljana do konca leta oziroma, tam, kjer smo že dobili izvajalce, že prej. Je pa. To je bil drugi korak reševanja z odpadno embalažo. Prvi je bil pa sprememba uredbe. Po tej uredbi pa smo že nekje malo manj kot deset tisoč ton, bi že ni bilo odpeljanih. Naše ministrstvo je za to namenilo nekaj čez milijon evrov. Glavna rešitev pa pride do konca leta oziroma že pred poletjem bomo pripravili novo dohodkovno zakonodajo, ki bo pa uredila sistem na način, da nam, da nam teh težav, ki smo jih ki jih moramo sedaj reševati, v prihodnje ne bo več potrebno reševati.